Daarom heb ik in een alternatieve resolutie twee punten toegevoegd waar het Parlement eerder in grote meerderheid vóór was.

Dieren op weg naar het slachthuis, dat moet niet onnodig lang duren. Meer dan één miljoen burgers hebben hun handtekening gezet. EFSA is voor korter transport en een meerderheid van het Parlement zegt voor korter transport te zijn. Ik hoop dat de leden daar woensdag ook naar stemmen. De tweede toevoeging is een verbod op producten van kloondieren en hun nakomelingen. De kloontechniek is dieronwaardig.

Zulk voedsel willen veel burgers niet. Het Parlement heeft zich eerder unaniem verzet tegen deze kloontechniek. Woensdag is de laatste kans om een signaal te geven. Stem voor de alternatieve resolutie alstublieft.